empresas que amenazan con deslocalizar su producción pese a la rentabilidad de sus operaciones con el único fin de aumentar sus beneficios y su control sobre el mercado. Con estos cierres están en riesgo industrias ligadas al territorio naves, marcas y conocimiento acumulados durante años de producción. No saldremos de la crisis sin apoyar nuestro tejido industrial. Pido desde aquí a las administraciones públicas, empezando por la Unión Europea, que faciliten la continuidad de la producción de Lauki y Dulciora más allá de los intereses de sus actuales propietarios, y para que impidan también despidos masivos en empresas rentables como los facilitados por la reforma laboral del Partido Popular, especialmente cuando se pone en riesgo toda una economía regional.